absolut in die richtige Richtung geht. Das Ziel, einen einheitlichen, in Europa überall auf gleichem Niveau liegenden Fortschritt zu erreichen, bei dem die Netzwerksicherheit, der Kundendatenschutz ernst genommen werden wir haben ja heute über die Datenschutzgrundverordnung abgestimmt kann nur funktionieren, wenn es möglich ist, dass die Netzwerke, vor allem im Bereich der kritischen Infrastruktur, die derartige Daten beherbergen, am Ende so sicher sind, dass die Kunden und die Verbraucherinnen und Verbraucher darauf vertrauen dürfen, dass die Daten, die sie dort hinterlegen, am Ende auch sicher und geschützt sind. Die Vorfälle, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, von Sony Playstation über Wire bis Vodafone, haben ja gezeigt, dass auch große Anbieter breiter Infrastrukturen, die von Millionen von Kundinnen und Kunden genutzt werden, gleichwohl anfällig dafür sind, dass sie von Hackern bedroht werden, dass kriminelle Machenschaften zunehmend zu einer Bedrohung der digitalen Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union werden. Deswegen bin ich allen Kollegen und Kolleginnen, vor allen Dingen den Schattenberichterstattern, und anderen Mitarbeitern in den Ausschüssen dankbar, dass es gelungen ist, einen sehr stark zugespitzten und am Nutzen für die Verbraucherinnen und Verbraucher orientierten Bericht hinzubekommen. Die zentralen Ziele, die wir verfolgen, sind Zunächst, dass wir eine Sicherstellung erreicht haben, dass sich diese Richtlinie, die ja die erste Richtlinie ihrer Art zur IT Sicherheit in der Europäischen Union darstellt, vor allem auf die kritische Infrastruktur konzentriert. Es gab ja eine Reihe von Überlegungen in der Kommission, aber auch in Teilen des Parlaments, hier einen sehr viel breiteren Anwendungsbereich zu wählen. Ich will nicht ausschließen, dass in wenigen Jahren dieser breitere Anwendungsbereich kommen wird, ich glaube aber, dass zu Beginn dieses Prozesses tatsächlich gegenüber der Industrie und auch gegenüber den Verbraucherinnen und Verbrauchern, die die Kosten zu tragen haben werden, deutlich gemacht werden muss, dass es hier vor allem um den Schutz kritischer Infrastruktur in der Europäischen Union geht. Deswegen bin ich auch meiner Kollegin Pilar del Castillo Vera als Verfasserin der Stellungnahme des ITRE Ausschusses dankbar, dass es uns gelungen ist, diese kritischen Infrastrukturen sehr deutlich herauszuarbeiten. Zweitens wollen wir mit dieser Berichterstattung sicherstellen, dass die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union mehr Transparenz darüber bekommen, was an Cyberangriffen momentan in Europa bereits vorkommt und wie sich die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union einerseits am besten schützen können, wie sie aber andererseits auch durch die Betriebe, denen sie ihre Daten anvertrauen, die stärker in Netzwerksicherheit investieren müssen, geschützt werden können.

Die beste Richtlinie kann nur funktionieren, wenn sie von der Industrie aktiv angenommen wird.

Deswegen haben wir verpflichtende Sicherheitsaudits von externer Seite vorgesehen für den Fall, dass wir nicht davon überzeugt sein können, dass die Unternehmen die Ziele dieser Richtlinie adäquat umsetzen. Wir haben mit dem Kooperationsnetzwerk der Mitgliedstaaten für Cybersicherheit einen wichtigen Beitrag geleistet, dass die mitgliedstaatliche Zusammenarbeit in dem Bereich eines digitalen Binnenmarktes zu funktionieren beginnt.